hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga má breyting á lögum númer fjörutíu og eitt tvö þúsund og sjö um landlækni með síðari breytingum og um brottfall laga númer átján tvö þúsund og þrjú um lýðheilsustöð vegna stofnunar nýs embættis landlækni og lýðheilsu með frumvarpinu er lagt til að lýðheilsustöð og landlæknisembættið verði sameinuð í eitt embætti embætti landlæknis og lýðheilsu sem ætlað er að vinna að eflingu lýðheilsu og tryggja gæði í heilbrigðisþjónustu meginmarkmið með sameiningarinnar er að starfrækja eitt öflugt embætti á sviði lýðheilsu og heilbrigðismála en að hluta til hefur verið nokkur skörun í starfsemi landlæknis og lýðheilsustöðvar á sviði lýðheilsu og heilsuverndar hlutverk nýs embættis verður víðfeðmt enda gert ráð fyrir að embættið sinni nær öllum verkefnum sem landlæknisembættið og lýðheilsustöð hafa sinnt til þessa lögum samkvæmt

skýrslugerð auk þess mun embættið sinna verkefnum á sviðum forvarna heilsueflingar og lýðheilsu embætti landlæknis og lýðheilsu er ætlað að standa vörð um heilbrigði og velferð þjóðarinnar það felst meðal annars í því að efla vitund og þekkingu um margvíslega áhrifaþætti á heilbrigði og vellíðan þegnanna eins og áður segir er embættinu ætlað að styrkja og efla lýðheilsustarf meðal annars með ráðgjöf til stjórnvalda og almennings um aðgerðir til að viðhalda og bæta heilbrigði þjóðarinnar eða tilgreindra hópa í þjóðfélaginu með skipulegum og viðurkenndum aðferðum heilbrigði og velferð þjóða byggist að verulegu leyti á þeirri umgjörð sem stjórnvöld hverju sinni búa þegnum sínum og umhverfi er sterkur áhrifavaldur á heilbrigði og vellíðan þegnanna allt æviskeiðið mikilvægt er því fyrir stjórnvöld að hafa sér til ráðgjafar embætti þar sem þessi mál eru stöðugt í umræðu sem byggist á bestu þekkingu og reynslu á hverjum tíma deigla samræðna stjórnvalda fagfólks og almennings um heilbrigði og vellíðan skapar forsendur fyrir stjórnvöld til ákvarðanatöku sem byggist á bestu þekkingu á hverjum tíma virðulegi forseti ég er þess fullviss að með sameiningu landlæknis og lýðheilsustöðvar mun það starf sem þessar stofnanir sinna í dag eflast og styrkjast hlutverk lýðheilsustöðvar og landlæknisembættisins falla vel saman og samlegðaráhrif sameiningar eru margvísleg landlæknir hefur frá öndverðu sinnt ráðgjöf til stjórnvalda og tekið þátt í uppbyggingu öflugrar heilbrigðisþjónustu hér á landi meðal annars með eftirliti með heiblrigðisþjónustunni og heilbrigðisstarfsmönnum málefni sem snerta lýðheilsu landsmanna og heilsuvernd þróuðust með tímanum og urðu jafnframt drjúgur þáttur í starfi embættisins við stofnun lýðheilsustöðvar árið tvö þúsund og þrjú fluttust ýmis verkefni tengd lýðheilsu sem sinnt hafði verið á vegum embættis landlækni til hinnar nýju stofnunar í dag veita báðar þessar stofnanir stjórnvöldum og almenningi ráðgjöf um heilbrigðismál gefa út leiðbeiningar um vinnulag og framkvæmd verkefna og sinna rannsóknum því er raunsætt að sameina þessar stofnanir og skapa þannig tækifæri til þess að styrkja og efla starf þeirra enn frekar virðulegi forseti það er ljóst að við hinu nýja embætti blasa margvísleg verkefni sem snerta velferð landsmanna frá vöggu til grafar lýðheilsustarf nýrrar stofnunar mun felast í fjölbreyttum verkefnum á snerta meðal annars hreyfingu mataræði og vaxandi offitu landsmanna slysavarnir tannvernd geðvernd sóttvarnir kynheilbrigði uppeldi og þroska barna varnir gegn margs konar birtingarmyndum ofbeldis og forvarnarstarf gegn notkun áfengis tóbaks og annarra vímuefna sérstaklega þarf að huga að aðstæðum verðandi mæðra barna og ungmenna atvinnulausra öryrkja og aldraðra og tryggja jöfnuð þegnanna embættið mun jafnframt ætla að standa vörð um gæði heilbrigðisþjónustunnar á öllum stigum hennar það er í forvarnastarfi hjá heilsugæslu og hjá heilbrigðisstofnunum samhliða þessu mun embættið einnig bera ábyrgð á framkvæmd sóttvarna og hafa umsjón með gagnasöfnum á landsvísu

þá má að mínu mati gera ráð fyrir að sameining þessara stofnana í eitt öflugt embætti leiði til hagræðingar til langs tíma litið með sameiningunni skapast tækifæri til að auka hagkvæmni í rekstri draga úr yfirbyggingu og

þessu sambandi er rétt að benda á að kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins kemur fram að sameiningin hafi ekki í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð til frambúðar og að sameinuð stofnun verði betur í stakk búin að mæta þeim aðhaldsmarkmiðum sem henni eru sett í fjárlagafrumvarpi fyrir árið tvö þúsund og ellefu virðulegur forseti ég hef gert grein fyrir þeirri meginbreytingu sem felst í frumvarpi þessu ég mun nú gera grein fyrir nokkrum öðrum breytingum sem frumvarpið felur í sér en þær eru eftirfarandi í fyrsta lagi er lögð til sú breyting að dánarmeinaskrá flytjist frá hagstofu íslands til hins nýja embættis landlæknis og lýðheilsu í öðru lagi er lögð til sú breyting að umsýsla og eftirlit með lækningatækjum verði flutt frá landlæknisembættinu til lyfjastofnunar í þriðja lagi er lagt til að skrá um sykursýki bætist við þær heilbrigðisskrár sem landlæknir skipuleggur samkvæmt gildandi lögum um landlækni í fjórða lagi er gert ráð fyrir að heimilt verði að starfrækja innan embættis landlæknis og lýðheilsu fagráð á einstökum sviðum lýðheilsumála

samkvæmt núgildandi ákvæðum laga um gjald af áfengi og tóbaki rennur eitt prósent af áfengisgjaldi til forvarnasjóð og skal áfengis og vímuvarnaráð gera tillögur um úthlutun úr honum til verkefna á sviði áfengis og vímuvarna með sama hætti er bundið í sjöundu grein laga um lýðheilsustöð og fimmtándu grein laga um tóbaksvarnir að núll komma níu prósent af brúttósölu tóbaks sem rennur til lýðheilsustöðvar skuli varið til forvarna á sviði tóbaksvarna að fengnum tillögum tóbaksvarnaráðs hér er gert ráð fyrir að áfengisgjald og fyrrgreint gjald af brúttósölu tóbaks renni til lýðheilsusjóðs og að hlutverk hans verði að styrkja lýðheilsustarf sem samræmist markmiðum frumvarpsins bæði innan og utan embættisins en verði ekki bundið við forvarnir annars vegar á sviði áfengis og vímuvarna og hins vegar á sviði tóbaksvarna eins og núgildandi lög gera ráð fyrir tekið skal fram að fjármálaráðuneytið hefur gert athugasemdir við það að þessir sjóðir séu sérmerktir það er það sé sérstakt gjald sem renni til og það er gerð athugasemd við að eitt prósent áfengisgjaldið sem ríkissjóður innheimti eigi að renna áfram í lýðheilsusjóð áður forvarnasjóð ráðuneytið telur að tekjur sem það er fjármálaráðuneytið telur að tekjur sem kveðið er á um í lögum og teljast til ríkistekna eigi að renna í ríkissjóð og ákvörðun um fjárheimildir verkefna að vera tekin í fjárlögum hverju sinni í öðru lagi er gerð athugasemd við að veita beri fjárframlag sem svarar til núll komma níu prósent brúttósölu tóbaks árlega í lýðheilsusjóð í þriðja lagi er bent á að með frumvarpinu falli niður ákvæði um sjálfstætt ráð sem gerir tillögur úthlutanir úr sjóðnum og raunar að embættinu sjálfu er ætlað að ráðstafa fé úr sjóðnum í samráði við ráðherra þau jafnvel til eigin starfsemi ég vek athygli á þessum athugasemdum hér vegna þess að ég tel rétt að í nefndarstarfinu verði farið betur yfir þennan þátt

tekna og útgjalda ég hef nú gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins og tel mikilvægt að frumvarpið verði að lögum á haustþingi þannig að nýtt embætti landlæknis og lýðheilsu geti tekið til starfa fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu leyfi ég mér því virðulegi forseti að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar heilbrigðisnefndar og til annarrar umræðu